hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar vegna opinbers eftirlits með fjármálastarfsemi sem er tvö hundruð sextugustu og sjötta mál þingsins á þingskjali tvö hundruð sjötíu og fimm á árinu nítján hundruð níutíu og níu voru samþykkt á alþingi lög um greiðslu kostnaðar um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi með lögunum var gjaldi sem eftirlitsskyldir aðilar greiða til að standa straum af rekstri fjármálaeftirlitsins breytt á þann veg að tryggt væri að það uppfyllti skilyrði stjórnarskrárinnar um skattlagningarheimldir þetta þýddi meðal annars að festa þurfti álagningarhlutfall í lögum í stað þess að kveða einungis á um hámark álagningar þessum álagningarhlutföllum þarf að breyta á hverju haustþingi enda ógerlegt að ákveða nákvæm hlutföll álagningar á flokka eftirlitsskyldra aðila til lengri tíma en eins árs í senn samkvæmt þessu hefur frumvarp til breytinga á þessum lögum verið lagt fram á hverju haustþingi að fenginni skýrslu fjármálaeftirlitsins um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs að fenginni athugun ráðuneytisins á skýrslunni og að fengnu áliti samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila

en álagningarhlutföll vegna annarra eftirlitsskyldra aðila hækkuð mismunur á breytingum hvað þetta varðar skýrist af mismunandi þróun álagningarstofna einstakra flokka eftirlitsskyldra aðila en rekstraráætlun fjármálaeftirlitsins fyrir árið tvö þúsund og sjö gerir í meginatriðum ráð fyrir óbreyttri hlutfallslegri skiptingu eftirlitsgjaldsins milli þessara flokka áætlað álagt eftirlitsgjald á yfirstandandi ári nemur fjögur hundruð þrjátíu og fimm milljónir króna en frumvarpið gerir ráð fyrir

áætlað er að rekstrarkostnaður fjármálaeftirlitsins á þessu ári nemi fjögur hundruð og tíu komma fimm milljónum króna en áætlaður rekstrarkostnaður á árinu tvö þúsund og sjö verður sex hundruð og einn komma eina milljón króna sem er hækkun um hundrað níutíu komma sex milljónir króna eða fjörutíu og sex komma fjögur prósent aukning launakostnaðar milli ára skýrist af fyrirséðum samningsbundnum launahækkunum og áhrifum launahækkana í samræmi við áætlun ársins tvö þúsund og sex en þær nema alls tuttugu og níu milljónir króna hækkun um sextán komma fjórum milljónum króna vegna fjölgunar starfsmanna að meðaltali úr um fjörutíu samkvæmt áætlun fyrir árið tvö þúsund og sex í um fjörutíu og tvö samkvæmt áætlun fyrir árið tvö þúsund og sjö

tvö komma sjö milljónir króna vegna samninga við starfsmenn um biðtíma eftir tvö til þrjá mánuði eftir starfslok hjá stofnuninni nema þessir framangreindu liðir alls um níutíu og þrjú komma níu milljónir króna til viðbótar teljast með í hækkun launakostnaðar þrjátíu og þrjú komma fjórum milljónum króna sem er áætluð sérstök eingreiðsla á árinu tvö þúsund og sjö vegna samkomulags um uppgjör skuldbindinga um lífeyrissjóð bankamanna í fylgiskjali fjögur með frumvarpinu er nánar gerð grein fyrir samkomulagi því er liggur til grundvallar þessum kostnaði þá er rétt að vekja athygli á tveimur efnislegum breytingum í frumvarpinu frá gildandi lögum í fyrsta lagi er lagt til að fjármálaeftirlitinu sé heimilt að mynda takmarkaðan sjóð til að mæta óvæntum rekstrarútgjöldum og tímamismun vegna eingreiðsla álagðs eftirlitsgjalds og rekstrarútgjalda innan ársins í öðru lagi er lagt til að breyta ákvæðum þeim er varða möguleika þeirra er eigi vilja una álagningu eftirlitsgjalds til að fá álagningu hnekkt eða breytt til samræmis við þær breytingar sem gerðar voru á lögum um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og samþykktar voru á alþingi þrettánda júní síðastliðinn hæstvirtur forseti meðal fylgiskjala með frumvarpinu er skýrsla fjármálaeftirlitsins til viðskiptaráðherra um starfsemi eftirlitsins í skýrslunni er fjallað um eftirlit með einstökum sviðum fjármálamarkaðanna auk þess sem greint er frá þróun og horfum íslenskum fjármálamarkaði og áherslum í starfi fjármálaeftirlitsins næstu missiri er skýrslan fróðleg lesning öllum þeim sem vilja kynna sér þróun á innlendum fjármálamörkuðum ég mælist til þess að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar